La situación no es buena en el plano económico, como ya se ha dicho. El paro aumenta, así como los problemas de liquidez del Estado, y las reformas económicas no avanzan. Con todo ello, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención del préstamo necesario no prosperan. Pero más grave me parece, incluso, la situación política. Los procesos de transición y cambio democrático no son sencillos. Requieren, como condiciones básicas, grandes dosis de diálogo entre las fuerzas políticas y sociales, y voluntad de consenso que se plasme finalmente en grandes acuerdos. Pero de todo esto carece el Egipto de hoy. La nueva Constitución consiguió un apoyo político y social bastante frágil. Las fuerzas políticas siguen enfrentadas. La polarización, como se ha dicho, crece. Así lo muestran las circunstancias de la reciente visita del Secretario de Estado Kerry y el rechazo de las elecciones legislativas del próximo abril. La Unión Europea tiene que implicarse firmemente en esta situación. Tenemos, en primer lugar, que impulsar y favorecer el necesario diálogo entre las fuerzas políticas. Tenemos que trasladar claramente la necesidad de llegar a acuerdos y consensos. Me preocupa que, si los europeos no nos implicamos más, otros actores que defienden otros modelos políticos y que tienen más cercanía ideológica con los Hermanos Musulmanes sean los que más influyan sobre el modelo político del Egipto del futuro. Egipto, Señorías, está en nuestra vecindad.